Señor Presidente, en primer lugar, quisiera transmitir mis condolencias y mi solidaridad con las víctimas del terremoto de Haití. Este devastador seísmo, que llega tras los cuatro huracanes del año pasado, no debe hacernos olvidar la situación que ya antes del terremoto sufría este país, con un 80 de la población en situación de pobreza. Con el índice de mortalidad infantil más elevado de América, la pobreza, la violencia y el éxodo ya formaban parte de la vida cotidiana de gran parte de la población haitiana.